Non c'è alcuna rotazione dei porti, quella che avevate tanto promesso. La Francia e la Germania dicono costantemente che bisogna fare una redistribuzione, ma lo dicono solo a parole perché poi, nei fatti, la redistribuzione non la fanno. Ovviamente, quindi, tutti gli sbarchi che abbiamo avuto in Italia sono di gente che poi è rimasta lì e rimane lì. Solo tre paesi hanno aderito. L'Unione europea è totalmente assente, però, a parole, parla di dovere di accoglienza, parla di necessità umana e poi alla fine sbarcano tutti esclusivamente in Italia. A voi fa comodo così. A voi fa comodo che adesso in Italia ci sia la sinistra al governo e che così l'Italia sia il campo profughi d'Europa. Però, fatemi solo dire prima di chiudere, che almeno finitela con questi documenti farsa, come l'accordo di Malta, che nei fatti sono esclusivamente una presa in giro nei confronti dei cittadini europei.